ist. Das ist nicht nur ein Problem Griechenlands.

nicht. Aber das Anliegen ist eine wichtige Voraussetzung, wenn man das andere große Problem lösen